To jest jakieś nawiązanie do słów pani Geringer de Oedenberg, która wspominała w poprzedniej debacie o tym, na co umawialiśmy się w referendach. Otóż rzeczywiście w referendach umawialiśmy się na to, że Unia Europejska będzie bronić praw człowieka, będzie bronić demokracji, będzie bronić przestrzegania praw opozycji, i przypadek pani Ingabire jest klasycznym przykładem pogwałcenia tych praw.